Señor presidente, a pesar de ser sistemáticamente discriminados u oprimidos por los Estados coloniales, los pueblos indígenas son vitales para la conservación de nuestro equilibrio ecológico, porque para ellos sus ecosistemas son parte intrínseca de su identidad. En los últimos treinta años, su reconocimiento internacional ha mejorado, particularmente con la Declaración de las Naciones Unidas de 2017, pero cada año miles de ellos siguen siendo criminalizados por defender su derecho al autogobierno y a la tierra. Solo ellos pueden proteger la naturaleza de la mentalidad neocolonial de algunos gobernantes y de la mentalidad neoliberal de algunas multinacionales. Los tenemos que apoyar también desde Europa, pero no solo con buenas palabras. La Unión Europea tiene la obligación de revisar todos sus tratados de libre comercio para asegurar que no se usan ni el territorio ni los recursos de los pueblos indígenas sin su consentimiento. Como dice la Resolución, los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación.